Diese unvergleichliche Schönheit der Arktis haben wir in vielen Debatten in diesem Haus, auch in Ausstellungen, immer wieder beschrieben.

In Vorbereitung auf die Debatte habe ich mich noch einmal allgemein mit der Ölförderung in Russland beschäftigt und habe eine erschreckende Zahl gefunden 5 Millionen Tonnen Öl werden bei Ölbohrungen in Russland Jahr für Jahr unkontrolliert in die Umwelt freigesetzt. Das ist der Zustand heute.

Diese gewaltfreie Aktion sollte ein Signal sein, nicht nur an Russland, sondern auch an den Rest der Welt, insbesondere an die Europäer, für unsere Verantwortung für das, was dort passiert. Die Reaktion darauf mit Piraterieanklagen nicht nur gegen die 28 Greenpeace Aktivisten, sondern auch gegen die zwei Journalisten, die dabei waren, ist völlig unverhältnismäßig. Der Europäische Rat sollte morgen und übermorgen der niederländischen Regierung beispringen. Es geht um den Schutz der Arktis, es geht aber auch darum, dass die Europäer Russland gegenüber erklären, was dort geht und was wir nicht tolerieren werden, und zwar umweltpolitisch, aber auch, was Demokratie und Freiheitsrechte angeht.